Pero no sería justo si no dijese que el principal responsable en femenino, la principal responsable es la Comisaria Malmström, que, con su apoyo, con su energía y con su magnífico equipo, ha hecho posible el impulso de este expediente, que yo califico como un acto de justicia. Así es que, señor Presidente, dicho queda lo dicho, para añadir, a continuación, que felicito igualmente al pueblo de Taiwán, a las autoridades de Taiwán y, naturalmente, al magnífico equipo de diplomáticos que Taiwán tiene en el mundo,